Ich habe dem Bericht sehr gerne zugestimmt. In der Europäischen Union landen jährlich fast 90 Millionen Tonnen verwertbare Lebensmittel im Müll. Es ist unerträglich, dass fast die Hälfte der Nahrungsmittel während der Produktion und Versorgung als Abfall entsorgt werden.

Ich fordere von der Kommission eine genauere Ursachenanalyse und wir müssen auch die Unterschiede nach Mitgliedstaaten viel genauer analysieren. Und wenn wir als Verbraucher die Hauptverantwortung dieser Verschwendung tragen, muss uns politisch einfach mehr einfallen. Ein Ansatzpunkt ist sicher die Mindesthaltbarkeit von Lebensmitteln, die oft zu übertriebener Vorsicht und damit natürlich auch zur Verschwendung von Lebensmitteln führt.

in Österreich wird eine empfohlene Aufbrauchsfrist aufgedruckt.